Doamnă președintă, într o Uniune a valorilor, în care cetățenii și întreprinderile plătesc taxe și impozite pentru funcționarea administrației publice, este absolut normal și firesc să și dorească o administrație eficientă, capabilă să răspundă în orice moment nevoilor și preocupărilor acestora. Este important, astfel, ca, la nivelul Uniunii, să existe și să se asigure o definire clară a regulilor și procedurilor care să fie corelative cu drepturile și obligațiile acestora. Trebuie să se asigure un grad ridicat de transparență, eficiență, dar și o soluționare rapidă a problemelor din partea instituțiilor. Totodată, este nevoie să avem în vedere faptul că, deși de a lungul timpului s au dezvoltat o serie de proceduri administrativ sectoriale, acestea nu sunt în măsură să asigure coerența sistemului, îngreunând astfel procesul de înțelegere de către cetățeni a drepturilor lor izvorâte din legislația europeană. Reținem, așadar, că un set excesiv de norme și proceduri, sau, deopotrivă, lipsa acestora din anumite sectoare poate conduce la o administrație defectuoasă. Se impune, astfel, cu forța evidenței aritmetice, nevoia unui set comun de proceduri administrative, care să acopere lacunele din acest sistem, ceea ce, în mod cert, va duce la o securitate juridică sporită. În abordarea acestei probleme trebuie să plecăm în mod obligatoriu de la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, astfel încât să fie păstrate principiile statului de drept, iar cetățenii să aibă garanția că sunt beneficiarii unei administrații care le este mereu aproape și drepturile le sunt mereu respectate.